Alapvetően ez a kormányoknak a játéktere. De Ön például egyetért e azzal, hogy a regionális, a helyi szervek, önkormányzatok is részesedhessenek a technikai segítségnyújtásból?